Jsou to lidé se zdravotním postižením. V Evropské unii žije 80 milionů občanů s postižením, přesto nejsou téměř vůbec zastoupeni ve veřejném životě a příliš na ně nemyslí ani programy politických stran. Pro umožnění jejich plné účasti ve volbách přitom nestačí pouze zajistit přístupnost volebních místností. Pro zodpovědnou volbu je také nutné mít dostatek informací. Materiály politických stran a jejich programy však bohužel většinou nejsou dostupné ve formátech, které by člověk s postižením mohl přečíst, což omezuje nejen jeho právo volit, ale i možnosti, jak se aktivně zúčastnit politického života. Volební právo je pro lidi s postižením stejně důležité jako pro všechny ostatní a měli bychom se proto zasadit o to, aby nebyli občany druhé kategorie ani při příštích volbách do Evropského parlamentu, ani při jakýchkoliv dalších.